Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Kolegice in kolegi, spoštovana varuhinja! Dobrodošli v državnem zboru, še z moje strani. Vesel sem, da je današnja debata vedno gravitira k tem najbolj perečim, pereči težavi, s katero se soočamo, danes in tukaj v Sloveniji, to je revščina. Upal bi si jo uvrstiti, čisto na vrh, na vrh, prioritet ali pa na vrh izzivov, ki nas, v socialni državi, se nas tičejo in od nas terjajo takojšnjo, takojšnjo akcijo, takojšnjo intervencijo. Še najbolj boleč pa je, podatek oziroma pa so statistike, ki pričajo o revščini med med zaposlenimi. Mi smo živimo živimo v, enem času, ko se iskanje nekih nekih stranpoti v delovnopravni zakonodaji postaja vse bolj, vse bolj in bolj in bolj intenzivno in vse bolj in bolj, prisotno. Imamo na eni strani ta pereči problem prekarnega dela, s katerim se soočamo zadnja leta in vse bolj in, vse bolj. Tukaj so kršitelji, kršitelji zelo inovativni. Iščejo nove in nove načine, kako prekarno delo upravičujejo, kako prekarno delo na novo poimenujejo, da mu ne rabimo reči prekarno delo, da mu ne rabimo reči izkoriščanje, da mu ne rabimo reči kršitev človekove pravice, dostojnega plačila za opravljeno delo, človekove pravice, socialne zdravstvene varnosti, človekove pravice dostojnega, dostojnega življenja. Imamo, poznamo, espeizacijo delovnih procesov, potem je nova kreativna rešitev, novo kreativno poimenovanje prišlo z agencijskim delom. Pa je prišlo novo, poimenovanje s franšizami, težave poznamo iz, iz Luke Koper, težave poznamo iz trafik, težave poznamo z espeizacijo z vsepovsod so vsepovsod drugje. Zdaj smo priča, novem kreativnem, novi kreativni rešitvi, ki je, minimalna urna postavka, ki ni drugega kot odgovor spodbujanja, prekarnega dela vizavi rešitvam z dvigom, s z dvigom minimalne plače za doseko za dosego nekega dostojnega, dostojnega plačila socialne varnosti in vsega, kar, s kvalitetno opravljenim marljivim delom delovnega človeka, v kompletu pač mora, mora priti. Zato, izkoristim to priložnost in in in poudarim nujnost naslavljanja, naslavljanja tega, te težave, S tem ste se soočali v svojem mandatu in verjamem, da se bo vaš, naslednik oziroma naslednica, moral in ga oziroma jo pozivam, da to da to stori z vso, z vso resnostjo, in predanostjo. Ena težava pa v, kontekstu delovnopravne zakonodaje oziroma terena, nespoštovanja, le-te pa so seveda in danes smo, na parih koncih ga že, omenili, je pa problem, je pa problem invalidov. Zopet en tak klasičen primer odrinjene skupine, skupine, ki že tako ali tako družbeno deprivilegirana. Kot družba bi se morali truditi invalidom omogočiti, normalno življenje, normalno delo, v kolikor, v kolikor so sposobni in lahko in želijo prispevati, že v samih infrastrukturnih rešitvah, če hočete, ali kakorkoli. pa je tudi tukaj ogromno enih primerov nespoštovanja delovnopravne zakonodaje, ali pa, če, če izkoristim oziroma uporabim termin naših južnih sosedov hvatanja krivina, ki ga vsi dobro poznamo in ga zelo dobro poznajo, tudi, zaposlovalci. Dva taka primera, grobih, grobih situacij, ki s prstom kaže, kažejo na kršenje, zelo jasno kažejo na kršenje delovnih, človekovih pravic in vzpodbujanje revščine, so, recimo, delovni delovni invalidi. Recimo, predstavljajte si čistilko ali pa kuharico, ki nekimi z nekimi gibi skozi, ki jih ponavlja in ponavlja in to vodi v njeno v njeno invalidnost. In potem in potem z odločbo, z odločbo ZPIZ-a z ne sme več opravljati, tovrstnega dela, ne sme biti več v teh prisilnih držah, takih invalidov, mimogrede, je vse več, odločba pride, potem pa se delodajalec, zelo, prefrigano odloči oziroma ugotovi, da nima ustreznega delovnega mesta, tak, človek se potem znajde, znajde z odpovedjo v žepu na zavodu za zaposlovanje. No, potem, pa pride do nadomestila za invalidnost, ki pa znaša šestdeset odstotkov invalidske pokojnine. Mi smo o tem že na dolgo in široko na odborih, ko smo obravnavali, to poročilo, tudi tam smo servirali, servirali zanimive, zanimive številke. Povprečna invalidska pokojnina, letos junija je bila štiristo sedemindevetdeset evrov, zdaj pa preračunajmo, šestdeset odstotkov, te, te vsote. In drugi tip, drugi tip grobih kršitev, grobih kršitev delovnopravne zakonodaje, in grobih kršitev človekovih pravic pa je položaj invalidov, ki so vključeni v programe, socialnega vključevanja na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ti dobijo za svoje delo od pet do petnajst odstotkov minimalne plače, torej od štirideset do sto dvajset evrov. Od štirideset do sto dvajset evrov. Največji problem tega pa je, da so ti ljudje vključeni v delovni proces, ki je v bistvu tržni proces, ki generira dobiček. Invalidi, ki so vključeni v delovni proces, ki nekomu drugemu generira profit, dobijo od štirideset do do sto dvajset, sto dvajset evrov. Pod neko pretvezo socialnega vključevanja se vzpostavlja neki prostor za, zelo jasno rečeno, izkoriščanje ranljive, ranljive skupine. Zdaj, jaz se zavedam, da je to zelo široko zelo široko polje, da ga ne moremo danes rešiti, da bo zahteval eno konkretno akcijo, s strani, državnega zbora, s strani civilne družbe, s strani instituta, varuha človekovih pravic v prihodnje. In jaz verjamem, da da nam bo da nam bo uspelo korak, dva, v tej smeri narediti. Je pa prav gotovo dober korak, s katerim, lahko štartamo v tej smeri, pokažemo s prstom tudi na te nepravilnosti, ki sem jih zdaj naštel, torej izkoriščanje, delavcev na vseh ravneh, še najbolj, tistih, ki so že v osnovi, deprivilegirani, bodisi invalidi ali prekarni delavci, je, sprejemanje in podpora, zakonu o minimalni plači. Najlepša hvala.